A causa del fatto che mercoledì mattina il Presidente Juncker, il Presidente Tusk e io stesso parteciperemo ai funerali di Simone Veil a Parigi e quindi non potremo essere presenti in Aula per la discussione sulle conclusioni del Consiglio europeo, dopo consultazioni con i gruppi politici desidero sottoporre all'Aula le seguenti proposte di modifica del progetto definitivo di ordine del giorno.

Mercoledì il primo punto all'ordine del giorno dovrebbe essere modificato come segue Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione del vertice del G20 e le votazioni inizierebbero alle ore